Ja, hvala za besedo in lep pozdrav , gospod minister. premier Marjan Šarec je kmalu po nastopu mandata v jeseni dva tisoč osemnajst rekel takole , državna podjetja ali podjetja v delni državni lasti je pozval, naj razmislijo, ali želja po dobičku opravičuje strpnost do nestrpnosti. Ciljal je seveda na oglase, teh podjetij v nekaterih, skrajno desničarskih, medijih in portalih in ni mih mu treba navajati, ker so se v bistvu, javili kar sami, kateri so bili. Predvsem smo govorili seveda o Novi štiriindvajset in o reviji Demokracija . Oba sta tesno povezana s stranko SDS. Znana pa po tem, da širita sovraštvo, nestrpnost, polresnice, neresnice, obrekovanja, trače in tako naprej. Skratka, to je, dejavnost teh medijev. no, od tega, poziva premierja, da ne državna podjetja ali pa podjetja v delni državni lasti ne financirajo teh medijev, pa smo pred kratkim prišli do tega, da jih financira direktno država. Namreč na rednem letnem razpisu Ministrstva za kulturo za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu dva tisoč devetnajst sta tako revija Demokracija kot Nova štiriindvajset dobili zajetna sredstva. Demokracija nekaj čez dvajset tisoč evrov, Nova štiriindvajset nekaj preko enaindvajset tisoč evrov, kar je zgolj tisočaka manj kot na primer Delo. Skratka, v družbi časopisov Dnevnik, Delo, Gorenjski glas, založb, kot je Literatura, Lud Literatura, Beletrina in tako naprej, imamo vmes ta dva medija, ki sta dobila znatna sredstva, sta med najvišjimi prejemniki. Redki so dobili prek dvajset tisoč, onadva sta. zdaj, jaz sem bil najprej prepričan, ko sem to videl, da so prijavili kakšen poseben projekt. Ampak recimo, Nova štiriindvajset ni prijavila posebnega projekta, ker bi se malo izvzeli z njihove osrednje dejavnosti, ampak je prijavila pač kar, dejavnost, s projekt z naslovom Novice iz Slovenije. Novice iz Slovenije pa so, glejte , v ciljih javnega razpisa je takole, ne: imate recimo zagotavljanje, cilj naj bi bil prvi cilj, zagotavljanje uresničevanja pravice do javnega obveščanja in javnosti do obveščenosti. Gledamo, kaj je danes najbolj brana novica, na tem portalu, to je novica z naslovom: Noro! Ustanovljena je nova levičarska ideološka policija za pregon novinarjev. Vas sprašujem, kje je tukaj pravica javnosti do obveščenosti? drugič, imamo med kriteriji utrjevanje pravne države. Najbolj komentirana novica danes je, veste kaj na Novi štiriindvajset? Neke fotke te sodnice, ki so jo pretepli v Mariboru pa zdaj leži v, na urgenci z zlomi lobanje, in obraznih kosti in rok, oni pa pač spodbujajo neki ekshibicionizem z objavljanjem slik. In me zanima, gospod minister, kje je tukaj javni interes, kaj je razlog, da ministrstvo take ...